Ook door de gigantische schade die dit veroorzaakt en het feit dat de maatschappij in kwestie, BP, dit constant minimaliseert.